Madame la Présidente, ce qui se passe aujourd'hui au nord est de la Syrie, ce n'est pas qu'un épisode de plus dans la tragédie qui frappe la Syrie depuis huit ans.

Les milices, soutenues par Ankara, ont sauvagement exécuté des leaders politiques. Je pense à Hevrin Khalaf qui partageait et promouvait nos valeurs. Les camps, où des terroristes européens étaient détenus, se sont retrouvés sans surveillance. Le droit international que nous avons construit a été bafoué. L'Alliance atlantique, qui a vocation à servir de socle à notre sécurité, a été prise de court et est parue paralysée. Mais surtout, où est l'Union européenne? Nous ne pouvons pas nous réjouir que le rôle de la Russie au Proche Orient soit renforcé. Nous ne pouvons pas nous satisfaire que notre allié américain nous ait considérés comme quantité négligeable dans ses choix. Si nous ne réagissons pas, l'histoire se fera sans nous et peut être même contre nous. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'une autonomie stratégique. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'une défense européenne qui nous permette de nous protéger, de nous faire respecter et de faire respecter nos valeurs lorsque nos alliances sont défaillantes.